Sikerként kellene elkönyvelnünk, hogy a hatos csomaghoz idén márciusban egy újabb elem társul, mégpedig az a fiskális kompakt, amely a közös gazdaságirányítás betartását segíti elő.

Ma már jól látható, hogy a megszorító intézkedések önmagukban nem elegendőek a válságból való kilábalásra. Számomra érthetetlen, hogy az egzakt mutatókon alapuló gazdasági értékeléseket egyes biztosok figyelmen kívül hagyják, talán politikai érzelmektől vezérelve értékelnek, ezzel megzavarják a piacokat, de ami a legfontosabb, az érintett tagállamot. Ezután bírságot, forrásmegvonást irányoznak elő, majd további költségvetési megszorításokat, azaz kivéreztetnek.

Hogy ha a költségvetés helyreállítása érdekében az IMF és az EU rövidtávú intézkedéseket fogalmaz meg, akkor az elfogadható. Ha egy tagállam önállóan teszi, akkor az elfogadhatatlan.